De aspiratie van de EU naar stabiliteit mag ons niet de andere kant doen uitkijken als het over mensenrechten gaat, ook niet in de nasleep van de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het nucleair akkoord. Ik roep alle Europese leiders op om bij élk overleg, élk contact met het land de mishandeling van Europese gedetineerden scherp te veroordelen en hun vrijlating te vragen.